Aber es geht im Wesentlichen darum, dass Zivilgüter, die exportiert werden, auch Güter sein können, die nicht für zivile Dinge verwendet werden, sondern am Ende als Waffen verwendet werden können. Hier haben wir jetzt die Situation, dass es in Europa verschiedene Exportregime gibt. Manche Mitgliedstaaten handhaben das sehr liberal, andere weniger liberal, und die, die weniger Acht geben, haben natürlich einen Wettbewerbsvorteil.

Das was wir jetzt gemacht haben, nämlich die Listen zu aktualisieren, war ein Schritt in die richtige Richtung, aber es muss am Ende doch eine ganz neue Verordnung geben ich weiß, dass die Kommission schon daran arbeitet, und das ist gut so die insbesondere zwei Dinge unbedingt berücksichtigt Es macht keinen Sinn, die Kontrollen erst nach dem Export stattfinden zu lassen nein, sie müssen vorher stattfinden. Das ist Punkt1, der mir wichtig wäre.

Es war schon so, dass deutsche Leopard II Panzer exportiert wurden die haben gewissermaßen noch niemanden umgebracht.